Financira mjere poput organizacije seminara i konferencija s ciljem razmjene znanja i iskustava među državama članicama, promocije znanstvenih studija i rasprava na temu politika Unije u području zaštite financijskih interesa, koordinacije aktivnosti među državama članicama usmjerenih zaštiti financijskih interesa i slično. Komunikacija i edukacija su ključni u procesu sprječavanja nepravilnosti i prijevara u postupcima upravljanja i korištenja EU sredstava i to program Hercule III prepoznaje. Program se značajno usmjerava na borbu protiv šverca cigaretama kao najraširenijoj i najštetnijoj aktivnosti zbog čega Europska unija gubi milijarde eura poreza godišnje, a što se isto odnosi na Republiku Hrvatsku. U Hercule III programu izdvajaju se sredstva za kupnju opreme za otkrivanje krijumčarene robe i dešifriranje komunikacije među krijumčarima.